Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect mai puțin discutat și mă bucur că colegul Reul, președintele Comisiei ITRE, l a menționat aici și anume că în Uniunea Europeană, la nivelul statelor membre, există decalaje importante în ceea ce privește capacitatea de cercetare și inovare,

Consider că actualul program cadru de finanțare avantajează țările aflate pe o poziție mai avansată și, astfel, decalajele se vor adânci permanent. Din această cauză, consider că la nivel european trebuie intensificată cooperarea în materie de cercetare și inovare între statele membre, iar finanțarea pentru coeziune trebuie să fie complementară viitorului program cadru. În acest fel, țările rămase în urmă vor avea un acces sporit la fondurile disponibile și vor putea dezvolta și ele proiecte eficiente.